frú forseti að lokum leita ég hér heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer sextíu og sjö tvö þúsund og ellefu hún varðar almennt visthönnun orkutengdra vara og sérstaklega varðar hún visthönnun tiltekinna lampa og flúrpera það er fyrirhugað að hæstvirtur iðnaðarráðherra leggi á þingið sem nú stendur yfir fram frumvarp tl slíkrar lagabreytingar þær lagabreytingar og reglugerðarbreytingar sem af hljóta munu ekki hafa í för með sér einar teljandi efnahagslegar eða stjórnsýslulegar afleiðingar frú forseti ég leyfi mér að leggja til að þegar þessari umræðu sleppir verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar